Megfelelő funkciójukat a sok változás miatt a már meglévő intézmények sem tudják ellátni, ezáltal mindenütt káosz uralkodik, mindenki összezavarodott. Felmerül a kérdés, mi értelme létrehozni és hatalmat adni az Európai Külügyi Szolgálatnak, amely még mindig nem kezdte meg működését. A védelem, a biztonság egy olyan terület mindenhol a világon, ami megköveteli a gyors reagálást, intézkedést. Miközben az összetételen, a helységeken, a pozíciókon vitatkoznak, az Unió elszalasztja azt a lehetőséget, hogy érdemben tudjon működni ezen a területen. Ha már létrehozták, akkor működjön, és legyen hatékony.

Sajnálatos módon a külkapcsolatok területén a soros elnökséget betöltő ország nem alakíthat ki külügyekre, közös védelemre vagy biztonságra vonatkozó programot, így aztán, tisztelt képviselőtársaim, Önöknek nem maradt más választásuk, minthogy Ashton asszony rendkívül nehezen induló munkáját támogassák.